þegar kom ábyrgð á málinu nefndi hæstvirtur innanríkisráðherra yfirmaður dómsmála hæstarétt hann var ekki að tala um forsendur hann var að tala um ábyrgðina á málinu fremstan í röðinni nefndi innanríkisráðherrann hæstarétt að hann bæri ábyrgð í málinu þar erum við ekki að tala um forsendur dómsins nei við vorum að tala um ábyrgðina það er það sem ég er að gagnrýna að öðru leyti er ég ósammála báðum hæstvirtum ráðherrum innanríkis og utanríkismála með það að það sé upp á mig að klaga að sýna fram á að þessi atriði hafi í raun og veru haft áhrif nei þetta er grundvallarmisskilningur það er innanríkisráðherrann sem segir að það hafi ekki haft áhrif en öll þessi atriði